klukkan eitt þrjátíu að loknu hádegishléi fer fram atkvæðagreiðsla um fyrstu dagskrármálin þá vill forseti geta þess að að loknum atkvæðagreiðslum fer fram umræða utan dagskrár um framtíðaruppbyggingu háskólans á akureyri málshefjandi er háttvirtur þingmaður hlynur hallsson